Az is első alkalommal fordul elő, hogy az ENSZ egyik intézménye nyomon követi az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi kötelezettségek EU általi teljesítését. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően a vonatkozó szabályozási joganyag kötelezően alkalmazandó az EU ban és a tagállamaiban, így elmondható, hogy a fogyatékossággal élő személyek valós előrelépést érzékelhetnek, elmondhatják, hogy az EU odafigyel a problémáikra és speciális szükségleteikre. Azt gondolom, hogy más emberi jogi területeken is ezt lehet elérni, ez lehet a sikeres recept az EU nak csatlakoznia kell hiszen erre a Lisszaboni Szerződés lehetőséget teremt más emberi jogi egyezményekhez is, így ellenőrizhetővé és kikényszeríthetővé válhatnak azok a jelenleg csupán ajánlás szinten levő rendelkezések, amelyeket egyébként a legtöbb EU tagállam már aláírt és ratifikált.